Señora Presidenta señora Comisaria, gracias por estar aquí hoy con nosotros en este debate. Sabe que defiendo profundamente el refuerzo de las relaciones económicas, comerciales y políticas entre la Unión Europea y Latinoamérica y me constan los esfuerzos que está haciendo. Creo que es fundamental aprovechar la oportunidad de poder celebrar un acuerdo con Mercosur —somos su segundo mercado de exportaciones y ellos son nuestro sexto mercado—

Creo que este Acuerdo va a tener lugar en el marco de la nueva estrategia de política comercial de la Comisión y es fundamental que esa nueva política comercial sirva de referencia en materia de transparencia, de participación de los agentes económicos y sociales y, desde luego, para ayudar a aprovechar el potencial de desarrollo que tienen los países de Mercosur, porque nuestro modelo de acuerdos comerciales nada tiene que ver con el de China, y sí queremos ayudar a dichos países a lograr un desarrollo sostenible y a exigir responsabilidad social a nuestras empresas.